Der Vertrag von Lissabon, an dem so lange gearbeitet wurde, hatte zwei klare Botschaften erstens die Stärkung der Gemeinschaftsmethode mit einer zentralen Rolle der Kommission und zweitens die Stärkung der Demokratie mit der Beteiligung des Europäischen Parlaments.

Das, was sich der Europäische Rat mit der Vertragsänderung ausgedacht hat, ist eindeutig gegen diese beiden Botschaften des Vertrags von Lissabon. Die Gemeinschaftsmethode wird nicht gestärkt, sondern wir haben eine Renationalisierung, eine Intergouvernementalisierung an einer wichtigen Stelle der zukünftigen EU Politik und die EU Organe werden komplett ausgeschlossen. Das ist inakzeptabel und das Parlament müsste eigentlich gegen diesen Vorschlag sein.